Signor Presidente, negli ultimi giorni molti di noi sono stati invitati attraverso una pressante campagna e mail a respingere questa relazione. Sorprende vedere come mobilitazioni condotte da lobby e associazioni di chiara matrice ultraconservatrice non abbiano alcuna consapevolezza, o peggio siano indifferenti, verso la forte recrudescenza di fenomeni di omofobia e discriminazioni basate sull'orientamento sessuale e sull'identità di genere in tutta Europa. Soltanto in Italia negli ultimi mesi troppi ragazzi si sono suicidati non potendo sopportare il peso della discriminazione che subivano a scuola o dalla non accettazione che ricevevano in famiglia. I dati pubblicati nel 2013 dall'Agenzia per i diritti fondamentali non lasciano spazio ad alcun dubbio un impegno europeo è un dovere, è dovuto, necessario ed urgente.